Zgodnie z zasadami solidarności i pomocniczości, które są fundamentem Wspólnoty, polityka spójności powinna wspierać te regiony, które mają do odrobienia największy dystans w sferze infrastruktury, gospodarki, technologii, zatrudnienia czy integracji społecznej i które w oparciu o własne zasoby nie są w stanie tego dystansu zmniejszyć. Wsparcie powinno dotyczyć realizacji zintegrowanych strategii rozwoju regionalnego, które zawierają również cele ustalone na poziomie krajowym i wspólnotowym.